Predsednik, jaz mislim, da Slovenija si je dolžna, mislim, hočem vedeti, a tistih sto dvaintrideset tisoč evrov odpravnine od gospe Lidie Glavina in želim ustni odgovor.